Ce sujet occupe une place de plus en plus importante à l'échelle européenne. De fait, chacun s'accorde pour voir dans la culture et les arts des éléments fondamentaux de l'enseignement.

Sa promotion dans les systèmes d'enseignement en Europe, et ce, dès le plus jeune âge, est capitale.

L'importance des arts et de l'éducation artistique dans la construction d'une société meilleure va de concert avec son impact sur la vie économique. Selon de récentes estimations, la contribution des industries culturelles et créatives à la création de richesses économiques est évaluée à 2,6 du PIB européen. De plus, toute activité économique peut tirer profit des arts et de l'enseignement culturel, l'innovation encourage la création de synergies entre les domaines d'activité traditionnels et ceux plus novateurs. Aujourd'hui, nous devons combiner technologie et design, en intégrant les principes de durabilité et de viabilité économique. Cette combinaison oblige à redéfinir les modes de transmission et d'acquisition des connaissances. Ces différents aspects sont mis en évidence dans le cadre européen définissant les compétences clés pour la formation tout au long de la vie défini en 2006. Dans ce cadre, il est établi que les expressions artistiques et culturelles sont essentielles au développement des compétences créatives, compétences éminemment utiles dans le cadre de la vie professionnelle. L'agenda européen pour la culture a introduit de nouvelles méthodes, notamment le dialogue structuré avec la société civile et depuis peu de nouvelles méthodes ouvertes de coordination pour la culture. La mise en œuvre de celles ci a été permise grâce à un premier plan de travail triennal adopté par le Conseil le 21 mai 2008, qui définit cinq domaines prioritaires d'action. Dans ce cadre, un groupe de travail composé d'experts issus des États membres a été établi autour du thème des synergies entre la culture et l'éducation. Ce groupe devrait élaborer des recommandations afin d'identifier les bonnes pratiques au niveau national et devrait également proposer un certain nombre de recommandations aux États membres et aux institutions européennes. De même, il devrait fournir des éléments de méthodologie permettant l'évaluation des progrès accomplis dans les domaines politiques relevant de son mandant.

Je viens de lire une réponse qui est celle de mon collègue commissaire, M.